V súčasnosti v čase krízy, keď členské štáty škrtia rozpočet, je len prirodzené, že menej finančných prostriedkov je vyčlenených aj na rezorty obrany. Z tohto dôvodu koordinácia a plánovanie spoločnej národnej obrany, odstránenie, hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov a duplicít pri spoločnej obrannej politike. V čase narastania extrémizmu, populizmu, xenofóbie a terorizmu v Európe je spoločná obranná politika jednotlivých štátov potrebnejšia než kedykoľvek v minulosti. Prihováram sa za spoločnú obrannú politiku, ale aj za spoločnú a koordinovanú kontrolu výkonu jednotlivých zložiek obrany, aby sme predišli zneužitiu napríklad obranného spravodajstva tak, ako sa to stalo nedávno na Slovensku, keď obranné spravodajstvo zneužilo svoje právomoci a odpočúvalo vlastných občanov.